Ich begrüße, dass Sie in dieser Mitteilung den ganzheitlichen und realpolitischen Ansatz meines Berichts aufnehmen und an einigen Stellen der Mitteilung konkreter benennen, wie die EU bereits in der Arktis engagiert ist. Wir haben diese Debatte nicht zufällig heute, sondern im Kontext des Ministertreffens des Arktischen Rates am 15. Mai, auf dem unter anderem der Antrag der EU wie auch anderer Akteure auf Aufnahme als permanente Beobachter verhandelt wird. Für diesen Wunsch möchte ich die Unterstützung, ich glaube, des gesamten Hauses, aber auch meiner Fraktion, der EVP, zum Ausdruck bringen. Vor dem Hintergrund des in den letzten zwei Jahren dramatisch gewachsenen politischen wie wirtschaftlichen Interesses an der Arktis möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass es nicht genügt, bisheriges Engagement zu erhalten, wir müssen dieses weiterentwickeln. Insbesondere in für Europa wichtigen Bereichen müssen wir auch zu konkreten Schritten kommen, wie beim sicheren und nachhaltigen Zugang zu natürlichen Ressourcen und bei der Entwicklung der Schifffahrtswege. Der Status als permanenter Beobachter im Arktischen Rat wäre ein richtiger Schritt. Wichtiger aber noch ist unser andauerndes und konkretes Engagement, sei es in den Arbeitsgruppen des Arktischen Rates, der IMO oder anderen internationalen Gremien. Ich erwarte von der Kommission die proaktive Entwicklung und Koordination einer Arktispolitik, insbesondere in den Bereichen, in denen Europa mit seinen Programmen, seiner Forschung, seinen Investitionen und seinem Markt als Partner einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung der Arktis liefern kann. Beispiele wie in Norwegen zeigen, dass eine Balance zwischen verschiedenen Interessen, zwischen nachhaltiger Entwicklung und Schutz der Natur möglich ist. Wir brauchen aber eine breitere Kommunikation dessen, was wir als EU anzubieten haben. Das sagen uns auch wohlmeinende Partner im Norden. Es ist ja schön, und ich beglückwünsche Sie, Herr Kommissar, dass wir vor kurzem einen Arktischen Dialog zu Energiefragen mit Island eröffnet haben. Aber gestern hat der isländische Präsident Grímsson bei der Bekanntgabe der Etablierung des Arctic Circle als offenes Zelt, in dem jeder willkommen ist, ausdrücklich auf asiatische Nationen wie China, Indien und Singapur Bezug genommen. Die EU allerdings hat er nicht erwähnt. Ich weiß, dieser Präsident ist kein Fan des EU Beitritts, aber wenn Leute wie er oder Russen oder Kanadier oder andere professionell kommuniziert bekommen, wie die ganze attraktive Toolbox des arktischen EU Kooperationspotenzials aussieht, dann sind wir auch eine attraktive Braut, die gerne zur permanenten Beobachtung und zum aktiven Miteinander eingeladen wird. Also das sollte uns Anlass sein, mit all unseren Möglichkeiten nicht nur offiziellen, diplomatischen Kanälen, sondern auch mit den Möglichkeiten von Thinktanks, Netzwerken und Verbänden deutlicher und fokussierter uns als Europäer einzubringen. Da sind Kommission und EAD gefordert.